Señor Presidente, el sí del referéndum irlandés hace más creíble e inminente que nunca la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y es una buena noticia porque significa que, por fin, vamos a tener instituciones que puedan ocuparse de los asuntos para empezar, de la salida de la crisis y de su dimensión social, la generación de empleo.

Pero la Cumbre es también una ocasión para prefigurar ese impulso definitivo que requiere la composición de la nueva Comisión ya escuchamos al Presidente Barroso anticipar cuáles van a ser los criterios. Subrayo la importancia que le doy a dos el primero, como miembro del Grupo socialista, es que la composición de la Comisión sea equilibrada. El Grupo socialista hizo referencia a la importancia que tendría que el Alto Representante proviniera de esta familia política, pero también la tiene, sin duda, el que haya una composición paritaria entre hombres y mujeres.

Yo digo que ésa no es la solución correcta la solución correcta no consiste en subordinar la justicia a la importancia de la seguridad ni tampoco en contraponerlas, sino en crear una comisaría de justicia y derechos fundamentales, una segunda de asuntos de interior y una tercera que no vincule seguridad con inmigración, sino que las separe, de modo que haya seguridad en una comisaría y, en otra, inmigración, asilo y refugio comprometidos con los derechos fundamentales.